Voorzitter, zoals het er nu voor staat, daalt de directe inkomenssteun voor de Nederlandse boeren met ruim vijftien procent.

Ook andere lidstaten zien hun budget wel slinken, maar die worden nog gecompenseerd met extra geld uit het plattelandsbeleid, zoals Italië en Frankrijk. Maar voor de Nederlandse boeren zit er geen extra geld in de pot, helaas. Dan komt er nog bij, Voorzitter, dat de drie verplichte vergroeningsmaatregelen die de commissaris voorstelt, in Nederland niets zullen opleveren en voor vele administratieve lasten zorgen.